Karimov sait aussi entretenir de bonnes relations avec la Russie et la Chine.

Des milliers de personnes croupissent en prison elles y sont maltraitées, torturées et attendent leur jugement, pour certaines, depuis plus de vingt ans. Dans ce contexte, cette résolution est la bienvenue il n'y en a pas eu depuis 2007 mais elle est bien faible. C'est pourquoi nous ne l'avons pas signée, notamment parce qu'il a été difficile d'y faire mention de la question du coton, du travail forcé et du travail des ONG en la matière. Là aussi, il y a un partenariat, mais il a à peine été écorné en 2005 alors qu'il y a eu près d'un millier de morts.